Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa proposta che avete presentato oggi dimostra ancora una volta come l'Unione europea sia lontana dalle istanze dei cittadini e non credo ci sia da stupirsi guardando a quello che è stato scritto se oggi il supporto al progetto dell'Unione europea è ai minimi storici tra i cittadini europei. Questa proposta manca di realismo. Ancora una volta, dove, con le elezioni, i cittadini europei chiedono il ritorno di tante competenze a livello nazionale, invece la Commissione nonostante l'uscita del Regno Unito impone e chiede un incremento del quadro finanziario pluriennale. A pagare saranno sempre i cittadini, sia attraverso maggiori tasse nazionali, sia attraverso quelle che voi chiamate risorse proprie, che altro non sono che tasse aggiuntive perché le multinazionali ribalteranno, come è successo per il roaming questi costi sui consumatori finali. Un altro appunto, Presidente Juncker Lei e il Commissario Oettinger avete detto che alcuni punti di questa proposta non sono volti a punire singoli o alcuni Stati membri. Beh, a vedere nello specifico queste proposte, sembra proprio che la riduzione degli stanziamenti sulla politica di coesione e il collegamento di alcuni Fondi al rispetto della rule of law siano volti a punire qualche Stato membro, soprattutto in Est Europa, che in questi anni non si è allineato alla visione centralistica dell'Unione.

L'ultimo punto riguarda qualcosa che sta molto a cuore ai cittadini le spese amministrative. Nella vostra proposta, le spese amministrative aumenteranno di 15 miliardi di euro. È questo l'esempio che vogliamo dare ai cittadini europei?